los diferentes partidos políticos, incluido el suyo, y de la Corte Suprema de Justicia en contra del Congreso de la República— hayan sido, precisamente, representantes de regímenes que se han caracterizado por una violación sistemática de los derechos humanos y por un recorte progresivo de las libertades individuales, como este Parlamento ha reconocido en el último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

El Presidente en ejercicio del Consejo lo ha dicho la Unión Europea tiene que facilitar una vuelta a la normalidad democrática, apoyando los esfuerzos de una persona que ha trabajado por consolidar la situación de la región, el Presidente Óscar Arias, de Costa Rica. En segundo lugar, la Unión Europea, de cara a las próximas elecciones presidenciales, tiene que poner a disposición del país toda su experiencia en materia de observación electoral y movilizar el envío de una misión de observación electoral de la Unión Europea. Por último, es importante, señor Presidente en ejercicio del Consejo, que la Unión Europea se comporte de forma coherente, sin dobles estándares. No es de recibo que la Unión Europea, por un lado, facilite e intensifique el diálogo político con el único país no democrático de la región y, por otro, haga pagar a los ciudadanos de uno de los países más pobres de América Latina los errores de sus gobernantes, a los que no es precisamente ajeno el señor Celaya. Y creo, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señora Comisaria, que la Unión Europea, como ha dicho el señor Bildt, tiene que tener una presencia activa en la región. Y esa presencia activa se está sustanciando, en estos momentos, en la negociación del acuerdo de asociación que está a punto de culminar.